Wir reden hier heute über Entscheidungen der Kommission zum Thema faire Besteuerung.

Die EU ist nicht zuständig für dieses Thema.

Zur Bekämpfung von Umsatzsteuerbetrug sollen die Mitgliedstaaten durchaus zusammenarbeiten. Aber wir brauchen dafür nicht die neuen Kompetenzen für Eurofisc, die die Kommission vorgeschlagen hat.

Fair zu besteuern heißt auch, sich keine Kompetenzen für Besteuerung zu ermogeln. Wir brauchen keine Untergrenzen für Steuersätze nicht bei der Mehrwertsteuer und auch nicht bei der Körperschaftsteuer. Fair ist es, wenn jedes Land seine eigenen Steuergesetze beschließt.

Hier im Parlament und auch im Rat werden wir genau hinsehen, welcher Kollege und welcher Finanzminister leichtfertig nationale Souveränität in steuerlicher Hinsicht aufzugeben bereit ist.